Hvala. No, lepo, da kolegica Jerca poleg gospoda Polnarja z normalno razpravo in vsebinsko rešuje čas koalicije. In strinjam se s praktično z vsem. Ampak veste, kaj je problem, to, problemi gasilcev? Jaz mislim, če gremo, odpremo zakon, mi se srečamo s težavo že v šestem členu zakona. Šesti člen govori o nalogah občine. Potem pa imamo gasilska društva, ki začnejo in mislim, da so večinoma vsa taka, upravičeno, seveda ki začnejo primerjati, koliko pa sosednja občina nameni za gasilska društva, koliko sosednja občina nameni za gasilsko opremo. Nekatere občine več, druge občine manj. Potem se zopet vprašamo, kaj vse je naloga občine. Ali mora občina financirati celotno gasilsko opremo? Če ne, do katere mere? Na podlagi katerih načrtov? Ali je občina zadolžena tudi za to, da financira izgradnjo gasilskega doma in tako naprej. Vseh stvari ne more rešiti parlament, vlada oziroma ne more rešiti država, kar se tiče prostovoljnega gasilstva. Veliko je tudi na plečih občin. Seveda je od vsake občine odvisno, koliko nameni denarja za delovanje gasilskih društev, za gasilsko opremo in tako naprej. To je pač na plečih občine, odvisno od koalicije, odvisno, v katero smer gre gasilstvo, kakšni so cilji, predvsem pa od občinskega gasilskega poveljstva. Ker sam menim, tudi v naši občini se s tem srečujemo, da je predpogoj, da ti vidiš neko smer razvoja, da občinsko gasilsko poveljstvo pripravi seznam nekih investicij in kaj vse potrebno narediti. To je pisalo. To je piše v vaši koalicijski pogodbi. In samo to je problem. Urediti je treba status, pogoje za delo in opremo gasilk ter gasilcev, reševalk in reševalcev ter drugih prostovoljk in prostovoljcev, prostovoljnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite ter reševanja. Veste, da to piše praktično vseh koalicijskih pogodbah. Do zdaj. Tudi v prejšnji je. Kjer je gospod Bizjak sedel štiri leta. In v štirih letih ni uspel. Zdaj ste mu dali pa še enkrat to nalogo. Da še v naslednjih štirih letih ne bo tega naredil. Zaradi tega. In še to samo ta očitek. Sistemsko, to se strinjam. Zakaj smo vložili še enkrat, zato ker je bil taisti zakon z minimalnim popravkom zdaj v prejšnjem mandatu že sprejet. Žal pa ni prišel potem na vrsto na drugo branje na odbor, ker je vlada prej zaključila svoj mandat.